Niestety, w praktyce zdarza się, że nie jest on przestrzegany, np. tak jak już była tutaj mowa na sali, w przypadku osób które nie mają dokumentów potwierdzających wiek.

Jest to kraj, gdzie ilość sztuk broni już dawno przekroczyła liczbę mieszkańców, a na porządku dziennym są brutalne walki plemienne i nastolatek z bronią nie budzi żadnej sensacji. Funkcjonuje tam nawet przysłowie jeżeli jesteś wystarczająco duży, żeby unieść nóż, jesteś na tyle dorosły, żeby walczyć za swoje plemię.

Społeczeństwo jemeńskie jest jednocześnie społeczeństwem bardzo młodym, prawie połowa Jemeńczyków nie ukończyła